Für die EVP ist klar, wir brauchen die Datenschutzverordnung für Europa, wir brauchen ein modernes, ein belastbares Regelwerk, und vor allem brauchen wir aber auch eine effektive Durchsetzung der Regeln. Die Bürger brauchen Rechtssicherheit und mehr Kontrolle über ihre Daten und die Unternehmen brauchen Planungssicherheit, damit sie auch in Europa investieren können. Und wir brauchen diese Datenschutzverordnung rasch, und deshalb appelliere ich auch an den Ministerrat, hier zügig voranzukommen, damit wir eben auch Fortschritte machen in diesem Bereich. Was wir zusätzlich brauchen, sind die Regeln über die gemeinsame Verbrechensbekämpfung. Ein soziales Netzwerk braucht andere Regeln als eine Polizeibehörde, für ersteres brauchen wir die Verordnung, für letzteres brauchen wir die Richtlinie meines Erachtens die Richtlinie in Form des Rahmenbeschlusses, der 2008 ergangen ist.